Signor Presidente, onorevoli colleghi, Moody's ha declassato il debito pubblico italiano a un gradino sopra il livello di spazzatura. Domani la Commissione probabilmente boccerà la manovra, come si mormora ormai da giorni. Lo dico con sincerità non sono preoccupato di quanto si sfori il rapporto deficit PIL, prima di noi lo hanno fatto già Francia e Germania. Quello che mi preoccupa sono gli obiettivi, i mancati investimenti e il rispetto delle regole europee. L'Italia deve ridurre il debito pubblico, creare occupazione e crescita, ridurre i divari sociali. I segnali che arrivano in queste ore sono drammatici spreco di risorse, minore occupazione, maggiori diseguaglianze. Un'intera generazione trascorrerà la propria vita con il peso del debito pubblico sulle spalle, tutto per le scelte di un governo che non sa andare oltre la propaganda. Ricchi sempre più ricchi, poveri sempre più poveri, in una nazione che ormai è isolata in Europa e nel mondo. Il primo a condannare l'Italia oggi è Sebastian Kurz, alleato del governo pentastellato. Complimenti! Mi rivolgo ai colleghi deputati del Movimento 5 Stelle e della Lega la storia vi ricorderà come la classe dirigente che ha distrutto il futuro dei nostri giovani.